Vielen Dank an die Berichterstatterin. Selbstverständlich wollen wir Vereinfachung.

Zweitens wollen wir dennoch die funktionierenden Systeme der elektronischen Herkunftskennzeichnung in den Mitgliedstaaten nicht zerstören. Deshalb müssen wir drittens anerkennen, dass der Umsetzungsstand in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist.

Viertens gehe ich fest davon aus, dass die Wirtschaft freiwillig ein System der Herkunftskennzeichnung von Rindern einführen wird.

Denn eines müssen wir beachten Wir Landwirte sind gebrandmarkt durch die Einführungsprobleme bei der elektronischen Kennzeichnung von Schafen.